virðulegi forseti mér er hollustan ofarlega í huga í dag og er hér með fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra um óhollt mataræði í skólum og spyr hæstvirtur ráðherra hvort það hafi komið til umræðu að hún beiti sér fyrir því að óhollur matur verði ekki á boðstólum í skólum landsins nú er orðin mikil vakning um bætta hollustu í mataræði hjá börnum og grunnskólarnir hafa tekið verulega á þessum málum og það er komið mötuneyti þar sem passað er upp á börnin fái hollt mataræði og sama er náttúrlega á leikskólastiginu ég hef fylgst með því en síðan hafa foreldrar kvartað yfir því að þegar börnin þeirra koma í framhaldsskólann er nokkuð annað uppi á teningnum þá sé meira verið að sækja í sælgæti gosdrykki og aðra óhollustu ég gerði smákönnun á því hvernig staðan væri í framhaldsskólum landsins og hafði samband við alla framhaldsskóla þar er það þannig að fjórðungur allra framhaldsskóla er ekki með mötuneyti en þeir eru allir með sjoppur eða þá þeir selja sælgæti gosdrykki og aðra óhollustu í mötuneytunum þess vegna fannst mér ástæða til þess að kalla eftir því hjá hæstvirtum ráðherra hvort hann hyggist bregðast á einhvern hátt við þessu nú er forsætisráðuneytið farið af stað með sína vinnu um hollustumálin og nágrannalönd okkar hafa verið að taka á þessum þáttum í skólunum meðal annars hafa bretar ákveðið að banna allt ruslfæði í enskum skólum matur sem er ríkur af salti fitu og sykri verður bannaður með öllu í breskum skólum innan árs þetta tilkynni rut kelly menntamálaráðherra breta á landsfundi breska verkamannaflokksins í haust og þeir banna einnig alla sjálfsala og sjoppur þar sem verið er að selja gos sælgæti og flögur eins og það er kallað kartöfluflögur eða hvað það er ég vildi spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann ætlar að leggja þessari vinnu lið sem er farin af stað eins og til dæmis hjá forsætisráðherra og leggja þarna lóð á vogarskálarnar og banna eins og bretar og reyndar norðurlandabúar ýmsir hafa gert banna óhollustu á boðstólum í